Ich begrüße auch, dass die EU bereits in der Vergangenheit Drittstaaten unterstützt hat, um in einem subsidiären Ansatz Staaten in die Lage zu versetzen, eigenständig eine stärkere Kontrolle des Waffenhandels durchzusetzen. Aus meiner Sicht gilt es, folgenden Zielhorizont bei den anstehenden Verhandlungen nicht aus den Augen zu verlieren Es muss ein umfassender Vertrag erreicht werden, der ein handlungsfähiges und realistisches Kontrollregime ermöglicht. Umfassend muss dieser Vertrag sein mit Blick auf die möglichst breite Beteiligung aller Staaten und die Abdeckung eines breiten Spektrums konventioneller Waffen. Ein zukünftiger Vertrag muss insofern Handlungsfähigkeit beweisen, als es gelingen muss, unkontrollierten und kriminellen Waffenhandel tatsächlich einzudämmen. Darüber hinaus muss der Vertrag ein hohes Maß an rechtlicher Verbindlichkeit erhalten, damit internationale Menschenrechtsbestimmungen und das Völkerrecht weltweit geachtet werden. Sie haben richtigerweise die leichten Waffen, die man auch leicht transportieren kann, als ein besonderes Problem in vielen Teilen angesprochen, weit mehr als manchmal Massenvernichtungswaffen. Ich freue mich insofern über den Realismus, den Sie da zum Ausdruck bringen. Politischen Realismus brauchen wir auch bei der Bewertung der Forderung von mancher Seite nach totaler Transparenz und Rechenschaftspflicht, auch gegenüber nichtparlamentarischen Stellen. Offenlegung und Berichterstattung müssen die jeweiligen Regierungen nach meiner Auffassung gegenüber ihren Parlamenten erbringen, da sie die zentralen Orte politischer Willensbildung und Kontrolle sind. Die Wachsamkeit und Berichterstattung von Nichtregierungsorganisationen und bürgergesellschaftlichen Einrichtungen ist als eine wichtige, aber ergänzende Funktion zu verstehen. Ich hoffe also, dass es uns insgesamt gelingt, der EU und ihren Mitgliedstaaten in den Vereinten Nationen, ein tatsächlich handlungsfähiges und realistisches Regime zur Kontrolle des Waffenhandels zu schaffen.